Un point important est évidemment le sujet du libre échange, de la liberté de commerce. Machiavel a été cité tout à l'heure.

C'est un premier point.